Ich möchte mich vor allem bei der Berichterstatterin bedanken, weil es, glaube ich, gar nicht so einfach war, hier diesen Rahmen so abzustecken, dass die meisten Interessen dementsprechend berücksichtigt werden konnten. Für mich aus dem Entwicklungspolitikausschuss ist das natürlich ein Meilenstein der Europäischen Union, der hier gesetzt wurde, wo wir sehen, dass wir tatsächlich vor Ort Investitionen tätigen können, die den Menschen helfen. Herr Denanot hat es auch gut gesagt Das bringt auch einen sozialen Aufstieg, da können kleine und mittlere Betriebe aktiv werden.

Ich möchte hier für die Zukunft absolut betonen, dass es für die Menschen nicht nur in diesen Entwicklungsländern ein großer Vorteil ist, sondern auch für unsere Wirtschaft in Europa, weil hier neue Partnerschaften gefunden werden können, weil ein return on investment vorhanden ist, weil hier auch dementsprechend Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die unser europäisches Modell in andere Länder exportieren.